þingsályktunartillögunni er ætlað að koma til móts við þann vanda sem við stöndum frammi fyrir sem er

markmiðið með þeirri ályktun að er að koma ríkisfjármálum í fastar skorður að fjármálastefnan styðji betur við peningamálastefnuna að hér séu sköpuð skilyrði fyrir lægri vöxtum á íslandi til frambúðar að hér séu sköpuð skilyrði til minni hagsveiflna minni óvissu og aukins hagvaxtar og að lokum að skapa skilyrði til þess að krónan geti þjónað sem lögeyrir á ísland í þessu ályktar alþingi að fela fjármála og efnahagsráðherra að undirbúa að innleidd verði og lögfest fjármálaregla sem hafi að markmiði að ríkisútgjöld vaxi ekki meira á ári en sem nemur meðalhagvexti næstliðin tíu ár jafnframt er hér sagt að eingöngu verði heimilt að víkja frá þessari reglu í undantekningartilfellum ef að ber einhverja sérstaka efnahagslega vá og þá með minnst tveir þriðju hlutum atkvæða á alþingi jafnframt er í greinargerð stungið upp á að hér sé kjörið tækifæri þar sem endurskoðun á stjórnarskrá fer nú fram að setja slíka reglu í stjórnarskrá

efnahagsmálum þjóðarinnar til að evran henti sem þjóðargjaldmiðill og þurfa að vera fyrir hendi til að krónan geti gegnt því hlutverki til að evran gagnist íslendingum sem gjaldmiðill þarf hagstjórnin að vera með þeim hætti að hún sé trúverðug og skapi stöðugleika annars gæti farið fyrir íslandi eins og grikklandi og og fór fyrir írlandi munurinn á krónunni og evrunni í hagstæðu efnahagsumhverfi er að krónan verður áfram fljótandi hugsanlega seigfljótandi og þjónar áfram því hlutverki sínu að aðlaga hagkerfið en upptaka evru er fastgengisstefna fastgengisstefna kallar á að hagkerfið sé lagað að vinnumarkaði sem leiðir oftar en ekki til atvinnuleysis þegar illa árar það er sársaukafyllra jafnframt eru hagkerfi fljótari að jafna sig ef aðlögun hefur átt sér stað með gengisbreytingum en ef hún verður um vinnumarkað vegna tregbreytileika launa gallinn við krónuna og fljótandi gengi er hins vegar eðli máls samkvæmt að það eru meiri sveiflur þær er hins vegar hægt að hemja með réttri hagstjórn

tilgangurinn með þessari fjármálareglu er nákvæmlega að hemja hagsveifluna meginviðfangsefni hagstjórnar á vesturlöndum undanfarna áratugi hefur verið að halda verðbólgu og atvinnuleysi í skefjum

vinnufúsum höndum atvinnu að undanskildum kannski síðustu þremur árum frá lýðveldisstofnun hefur atvinnuleysi einungis verið rúmlega eitt prósent að meðaltali á ári sem er það minnsta í hinum iðnvæddu ríkjum verr hefur hins vegar gengið með verðbólguna en hún var að meðaltali nærri átján prósent á ári á sama tíma sem er hið mesta í hinum iðnvæddu ríkjum há verðbólga endurspeglar misheppnaða hagstjórn hagfræðingar hafa verið einhuga um að peningastefnuna eigi að nota í glímunni við verðbólgu en fjármálastefnuna til að hemja framleiðsluna það er hagsveifluna breytt umhverfi peningamála undanfarinn áratug hefur hins vegar beint sjónum manna að formlegra samspili peninga og fjármálastefnunnar en tíðkast hefur margir hafa kennt krónunni um þá rússíbanareið sem íslensk peningamálastefna hefur verið í undanfarinn áratug þar hafa menn fundið rangan sökudólg gjaldmiðill allra ríkja endurspeglar undirliggjandi hagstjórn og því er rangt að tala um að tiltekið efnahagsástand sé gjaldmiðlinum að kenna nákvæmlega eins og að efnahagsástandið á grikklandi og írlandi er ekki hægt að rekja til evrunnar er ekki hægt að rekja ástandið á íslandi til krónunnar gjaldmiðilsvandamál íslendinga endurspegla þá óstjórn sem hefur verið í efnahagsmálum undanfarna áratugi nákvæmlega eins og á grikklandi og írlandi til að leysa þennan hagstjórnar og gjaldmiðlavandamál sem hér er talað um er lagt til að tekin verði upp fjármálaregla sem styður við peninga stefnuna á þann hátt að ekki þurfi að beita vaxtatækjum seðlabankans á eins afdrifaríkan hátt og verið hefur ef reglan sem ég talaði um hér í upphafi væri við lýði yrði ríkissjóður rekinn með afgangi í góðæri en halla í óáran reglan mundi draga úr hagsveiflu og leggja léttari byrðar á peningamálastefnuna af rannsókn sem gerð var fyrir nokkrum árum má draga þá ályktun að ef fylgt hefði verið þeirri stefnu í opinberum fjármálum á íslandi sem hér er lögð til árin nítján hundruð sextíu og fjögur til tvö þúsund og eitt hefðu hagsveiflur áranna nítján hundruð sjötíu og átta til tvö þúsund og eitt orðið um þriðjungi minni en raun varð á notkun reglunnar hefði haft í för með sér þjóðhagslegan ávinning sem hefði falist í aukinni framleiðslu minni óvissu jafnari neyslu og meiri efnahagslegri velferð en hefur orðið niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig til kynna að fjármálastefnan styðji mun betur við peningamálastjórnina ef reglunni er fylgt og að ekki þurfi að stunda jafnharða peningamálastjórn ef hennar nyti ekki við vextir seðlabanka hefðu því að öðru jöfnu verið stöðugri og lægri með reglunni þannig sýnir áðurgreind rannsókn að sveiflur á vöxtum bankans hefðu verið allt að helmingi lægri en raun varð á og þar með sveiflur á gengi krónunnar sem endurspeglar hve óvissa hefði verið miklu minni fyrir allt atvinnulíf og heimili reglan er í fullu samræmi við niðurstöður rannsóknarnefndar alþingis en í skýrslu hennar segir með leyfi forseta rannsóknarnefndin telur nauðsynlegt að auka samvinnu ríkisfjármála og seðlabankans við hagstjórnaraðgerðir þannig að annarri stefnunni sé ekki beitt gegn hinni þá er reglan einnig í samræmi við ákall þingmannanefndar sem fjallaði um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis en í þingsályktunartillögu nefndarinnar sem samþykkt var með sextíu og þremur atkvæðum á alþingi tuttugasta og áttunda september tvö þúsund og tíu segir með leyfi virðulegs forseta þingmannanefndin telur mikilvægt að stofnaður verði samráðsvettvangur fjármálaráðuneytis alþingis stofnana ríkisins sveitarfélaga og seðlabankans um efnahagsmál og að hlutverk slíks vettvangs verði lögfest þar verði unnt að setja fram tillögur að formlegum hagstjórnarreglum sem hafi það að markmiði að jafna hagsveiflur nú hlýtur sú spurning að vakna hvernig framfylgja á fjármálareglu eins og þeirri sem hér er sett fram á vettvangi stjórnmálanna sagan sýnir okkur að stjórnmálamenn eru tregir til að binda hendur sínar þegar kemur að útgjöldum freistingin fyrir ríkjandi stjórnvöld á hverjum tíma til að gefa í gætum við kallað það í aðdraganda kosninga er mikil það eykur líkurnar á endurkjöri þá getur þrýstingur frá hagsmunaaðilum orðið stjórnmálamönnum um megn þegar kemur að mótstöðu við útgjaldaaukningu hagfræðingar hafa mikið fjallað um skaðleg áhrif svokallaðrar óreglubundinnar fjármálastjórnar sem koma fram í verðbólgu skuldasöfnun hærri vöxtum og meiri óvissu og þar af leiðandi minni framleiðslu og lakari efnahagslegri velferð fyrir alla íbúana

við mastrið til að freistast ekki af söng sírenanna nú er kjörið tækifæri til að binda slíkar reglur í stjórnarskrá auðvitað þarf að vera svigrúm ef eitthvað óvænt kemur upp á hugsa mætti sér að ef reglan sem lýst er hér að framan væri stjórnarskrárbundin þyrfti aukinn hluta þingmanna til að fara á svig við regluna til dæmis að samþykki tveggja þriðju hluta þingmanna til að víkja mætti frá reglunni ef útlit væri fyrir að brjóta ætti regluna án þess að um einhvers konar ófyrirséð atvik væri að ræða mundi stjórnarandstaðan beina athygli að því að um stjórnarskrárbrot væri að ræða þannig mundi pólitískur kostnaður fylgja því fyrir ráðandi stjórnvöld að brjóta regluna stjórnvöld í mörgum löndum hafa í gegnum tíðina reynt að innleiða reglur sem þessar segja má að maastricht skilyrðin séu greinar af sama meiði þá hafa þjóðverjar og svisslendingar gengið svo langt að innleiða í stjórnarskrá sína að ekki megi reka ríkissjóð með halla sem er reyndar strangari regla en þessi sama má segja um mörg ríki bandaríkjanna einnig þarf að tryggja að stjórnvöld geti ekki farið á svig við regluna með því að færa ráðstafanir utan efnahagsreiknings því ætti að taka upp að nýju kynslóðareikninga á íslandi en þeir varpa ljósi á stjórnvaldsaðgerðir sem leiða til útgjaldabreytinga í framtíðinni ávinningurinn af fjármálareglunni sem hér er stungið upp á kemur fram í minna álagi á peningamálastefnuna lægri og stöðugri vöxtum og þar með stöðugra gengi það sýna rannsóknir þessi stöðugleiki og minni óvissa leiðir aftur til meiri hagvaxtar eða framleiðslu og efnahagslegrar velferðar til langs tíma litið fyrir alla íbúa

en það sem meira er um vert reglan mundi leiða til mun betri hagstjórnar og þar með yrði krónan raunhæfari kostur sem þjóðargjaldmiðill en gjaldmiðill endurspeglar aðeins undirliggjandi stjórn efnahagsmála og væntingar um hana ekkert